um frumvarp til laga um heimild til fjárveitingar úr ríkissjóði vegna sérstakra aðstæðna á fjármálamarkaði og fleiri nefndin hefur fjallað um málið og fengið á sinn fund jónínu s lárusdóttur og áslaugu árnadóttur frá viðskiptaráðuneyti jónas fr jónsson og ragnar hafliðason frá fjármálaeftirlitinu tryggva herbertsson frá forsætisráðuneyti davíð oddsson og sigríði logadóttur frá seðlabanka íslands guðjón rúnarsson frá samtökum fjármálafyrirtækja eirík tómasson prófessor frá háskóla íslands þórð friðjónsson frá kauphöll íslands harald birgisson frosta ólafsson og finn oddsson frá viðskiptaráði íslands hrafn magnússon og arnar sigurmundsson frá landssamtökum lífeyrissjóða gylfa arnbjörnsson frá así núll helgu jónsdóttur og sonju ýr þorbergsdóttur frá b s r b guðmund bjarnason og ívar ragnarsson frá íbúðalánasjóði hannes g sigurðsson frá samtökum atvinnulífsins og ernu guðmundsdóttur frá b h m og kennarasambandi íslands með frumvarpinu er í fyrsta lagi lagt til að við sérstakar aðstæður verði fjármálaráðherra fyrir hönd ríkissjóðs heimilt að leggja fram fjármagn til að stofna nýtt fjármálafyrirtæki eða yfirtaka fjármálafyrirtæki eða þrotabú þess í heild eða hluta í öðru lagi er í frumvarpinu gert ráð fyrir því að ríkissjóður geti við vissar aðstæður lagt sparisjóðum til fjárframlag sem nemur allt að tuttugu prósent af bókfærðu eigin fé sama gildi um sparisjóði sem búið er að hlutafjárvæða lagt er til að fjármálaeftirlitinu verði fengnar víðtækar heimildir til að grípa inn í starfsemi fjármálafyrirtækja og bregðast við vegna sérstakra aðstæðna eða atvika í því skyni að takmarka tjón eða hættu á tjóni á fjármálamarkaði að boða til hluthafafundar eða fundar stjórnar auk þess sem gerðar eru breytingar á lögum um innstæðutryggingar og

eftir umræður nefndarinnar hefur meiri hlutinn komið sér saman um eftirfarandi breytingar við frumvarp þetta lagt er til að fyrstu málsgrein verði breytt á þann hátt að skýrlega sé tekið fram að ekki verði gripið til ráðstafana samkvæmt lögunum nema við sérstakar og mjög óvenjulegar aðstæður á fjármálamarkaði þá er einnig lagt til að tenging milli fyrstu og annarri málsgrein fyrstu grein verði skýrari með því að vísa í annarri málsgrein til hugtaksins sérstakra og óvenjulegra aðstæðna á fjármálamarkaði sem fram kemur í fyrstu málsgrein nefndin ræddi um viðskipti með stofnfjárbréf í annarri grein frumvarpsins og leggur til að fjármálaeftirlitinu verði heimilt að setja nánari reglur um viðskipti með stofnbréf einnig er bætt við nýrri málsgrein í fimmtu grein þannig að fjármálaeftirlitinu sé heimilt að skipa fimm manna skilanefnd sem fari með allar heimildir stjórnar fjármálafyrirtækis sem vikið hefur verið frá þá eru lagðar til breytingar sem tryggja að allur lífeyrissparnaður á innstæðuformi falli undir ákvæði laga um innstæðutryggingar og tryggingakerfi fyrir fjárfesta númer níutíu og átta nítján hundruð níutíu og níu einnig leggur meiri hlutinn til að íbúðalánasjóði verði heimilt að kaupa eða endurfjármagna skuldabréf fjármálafyrirtækja sem tryggð eru með veði í íbúðarhúsnæði og að ráðherra verði heimilt að mæla nánar fyrir um slíka yfirfærslu lána í reglugerð nefndin ræddi einnig nokkuð um lagaheimildir íbúðalánasjóðs til skuldbreytinga á lánum og telur nauðsynlegt að kveðið verði skýrt á um að yfirtekin eða keypt lán samkvæmt fimmta kafla frumvarpsins falli undir heimild til skuldbreytingar sem kveðið er á um í fertugustu og áttundu grein laga um húsnæðismál með þessu telur nefndin tryggt að heimilt verði að skuldbreyta keyptum eða yfirteknum lánum einstaklinga sem lenda í greiðsluerfiðleikum að lokum ræddi nefndin um

nefndin leggur áherslu á að ákvæði frumvarpsins eru hugsuð sem neyðarráðstöfun og því þurfi ráðherra að leita staðfestingar þingsins leggur nefndin áherslu á mikilvægi þess að verði heimildin notuð skuli fjárlaganefnd alþingis upplýst jafnharðan um ráðstafanir nefndin telur að í ljósi þessara sérstöku aðstæðna sem skapast hafa á innlendum sem og alþjóðlegum mörkuðum sé heimilt að grípa til svo róttækra aðgerða sem hér eru lagðar til og koma með því í veg fyrir keðjuverkandi áhrif á fjármálamarkaðinn og íslenskt hagkerfi leggur nefndin áherslu á að hér er umfram allt verið að tryggja hagsmuni hins almenna borgara og skapa skilyrði fyrir stöðugleika í efnahagslífinu meiri hlutinn leggur til að frumvarpið verði samþykkt með þeim breytingartillögum sem koma fram á sérstöku þingskjali undir þetta álit skrifa ágúst ólafur ágústsson guðfinna s bjarnadóttir jón gunnarsson björk guðjónsdóttir birgir ármannsson lúðvík bergvinsson birkir j jónsson með fyrirvara höskuldur þórhallsson með fyrirvara ég tek það fram að við fengum umsagnir frá bæði efnahags og skattanefnd og félags og tryggingamálanefnd að lokum vil ég segja það að hér átta sig allir á því í samfélaginu bæði innan þings og utan að um neyðarráðstöfun er að ræða hér er á ferðinni setning neyðarlaga til að mæta þessum efnahagslegu hamförum sem núna ríða yfir þjóðina en það má líka hafa það í huga að þetta er auðvitað hluti af þessum alþjóðlega vanda sem nánast öll vestræn ríki búa núna við við erum að tryggja með þessari lagasetningu hag almennings við erum að tryggja að bankastarfsemi í landinu haldi áfram greiðslukerfin verði virk við erum að tryggja að allar innistæður borgaranna verði öruggar við erum að tryggja að ríkið fái heimild til að grípa inn í við stjórnun fjármálafyrirtækja ef það stefnir í óefni ef því fjármálafyrirtæki eru að lenda í vandræðum er þessi heimild fyrir fjármálaeftirlitið að koma að stjórn þess fyrirtækis og það tryggir í mínum huga að það muni ekki reyna á hvort innistæður einstaklinga séu í hættu við erum að tryggja þarna heimild til innspýtingar í sparisjóðina við erum að tryggja að innistæður verði forgangskröfur við erum að tryggja að íbúðalánasjóður getur yfirtekið húsnæðislánin sem er auðvitað gríðarlega mikilvægt í þessu samhengi við erum sömuleiðis samhliða þessu búin að boða að sett verður á fót eins og hér hefur komið fram samræmd þjónustumiðstöð félagsmálaráðuneytisins til að mæta þeim spurningum sem óneitanlega vakna

tilgangurinn er að sjálfsögðu að tryggja þetta gangverk atvinnulífsins við erum að tryggja og stuðla að efnahagslegum stöðugleika við erum að þola talsvert högg það fer ekki fram hjá nokkrum manni en við megum ekki gleyma því að innviðirnir eru traustir við höfum mjög öflugan mannauð við erum þrátt fyrir allt fimmta ríkasta þjóð í heimi við erum með eitt öflugasta lífeyrissjóðskerfi í heimi við erum með öflugt menntakerfi og velferðarkerfi við erum með endurnýjanlegar auðlindir og þetta þarf allt að setja í samhengi við þau tímabundnu vandræði sem núna eru að ríða yfir okkur ég fullyrði því að íslendingar og við öll sem dveljum á þessu landi munum komast út úr þessum vandræðum við munum áfram halda að vinna að tillögum og hugmyndum að tryggja hér enn frekari fjárhagslegan stöðugleika þar sem sanngirni og réttlæti verða okkar leiðarljós